Er zijn technieken die dat nu allemaal waarborgen, waarbij x rays, röntgenfoto's en naaktfoto's dus achterhaald zouden moeten zijn.

In Italië worden nieuwe apparaten ingevoerd.